Consumul de substanțe psihotrope și psihoactive ce se situează, de regulă, în zona gri a legislației are efecte mult mai nocive decât drogurile cunoscute până acum. Aceste substanțe sunt întâlnite în mod frecvent în Europa, în magazinele de vise și sunt cunoscute sub numele de etnobotanice, un termen inventat pentru a da un aspect nevinovat traficului și consumului de droguri. Țări precum Polonia, Israel, Suedia, Danemarca, Anglia, Germania au interzis deja un număr semnificativ de substanțe identificate ca fiind psihotrope și psihoactive.